Néanmoins, il est devenu une habitude de ce Parlement de mettre la situation au Venezuela à l'ordre du jour de presque chacune de ses plénières et je constate qu'un certain nombre d'entre nous, en fait, instrumentalisent la situation dans ce pays vous même, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le dernier, vous venez juste de le faire pour faire des discours de nature politique et faire ce que moi j'appelle de la gesticulation politique. Alors, je pense qu'une résolution de plus, un débat de plus de ce Parlement n'apportera rien à la résolution de la situation grave que connaît ce pays et j'ajouterai que s'il se trouve dans ce Parlement des aficionados de la situation au Venezuela, je leur suggère de collecter les signatures pour la constitution d'une commission spéciale sur le Venezuela, dans laquelle ils auront tout le loisir de débattre à satiété de la situation dans ce pays. Je note aussi que lorsqu'il s'agit de pays comme le Maroc ou l'Égypte, curieusement, ce Parlement est beaucoup plus silencieux.